Herr Präsident! Sichere Außengrenzen sind wichtig für einen funktionierenden Schengenraum, und daher begrüßen wir die Stärkung der europäischen Grenz und Küstenwache. Aber einige Mitgliedstaaten verwechseln sichere Grenzen mit kompletter Abschottung. Und genau diese treibt Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen, in die Hände von Schleppern und Milizen. Die Folgen dieser Abschottungspolitik für Geflüchtete sehen wir derzeit besonders in Libyen. Doch nicht genug damit, dass sich Mitgliedstaaten vor ihrer europäischen, internationalen und christlichen Verantwortung drücken, nein, wenn es nach Konservativen und Rechten ginge, wären europäische Beamte jetzt auch in Drittstaaten Erfüllungsgehilfe bei Rückführungen in andere Drittstaaten. Eine schwierige Situation für die Beamten und eine weitere Verlagerung eigener Verantwortung. Das haben wir erfolgreich abgelehnt. Wann zeigt eigentlich der Rat, der heute gar nicht erst erschienen ist, auch beim Asylpaket genau den Eifer, den er in den Verhandlungen zur Grenz und Küstenwache oder Abschottung an den Tag legt? Wann gibt es einheitliche Regeln für legale Zuwanderung?